Wir sollten uns das immer vor Augen halten Ein gutes Zusammenleben und langfristige Stabilität sind nur dann gewährleistet, wenn Staat, Ökonomie und Gesellschaft in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. In den Zeiten des Kommunismus konnten wir sehen, was es bedeutet, wenn das gesellschaftliche Element fehlt. Der von der Partei dominierte Staat erstickte das Engagement freier Menschen.

Aber was für ein Vierteljahrhundert unbestritten war und zu einem Grundpfeiler des neuen europäischen Selbstverständnisses wurde, das scheint heute in Vergessenheit zu geraten. Gerade aus europäischer Perspektive ist es notwendig, diesen Zusammenhang zu sehen.

Wenn wir diese wohlbegründeten Bedenken nicht ernst nehmen, dann gefährden wir langfristig das europäische Projekt.

Die Zivilgesellschaft steht nicht im Gegensatz zur Politik, wie das oft befürchtet und behauptet wird. Wir brauchen die Zivilgesellschaft als kritischen und manches Mal auch unangenehmen Partner.

Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für politische Parteien möglich ist, das muss doch auch in diesem Zusammenhang gelten und vor allem für jene Organisationen, die sich für die Werte der Europäischen Union einsetzen.